Domnule președinte, dragi colegi, proiectul nostru de a organiza o Europă unită se pare că se cam diluează, își pierde din consistență, iar cauza e una simplă cetățeanul european, indiferent de statul membru din care face parte, nu mai simte că Bruxelles ul lucrează pentru el. Una din modalitățile prin care cetățeanul european ar trebui adus alături de valorile europene este aceea a politicii europene din domeniul sănătății. Prin urmare, dacă vrem o Uniune Europeană credibilă, care să aibă în spate încrederea și susținerea cetățeanului, consider că este necesar să demarăm o reformă structurală a sistemului de sănătate. Ar trebui, în pofida diferențelor naționale de abordare a acestui domeniu, să punem bazele construcției unui sistem sanitar unic, care să aibă în centrul atenției omul, cu problemele sale, nu doar profitul și rentabilitatea afacerilor din acest sistem. În acest context, rog factorii de decizie din Comisia Europeană să vină cu o inițiativă în acest sens, care să poată deveni realitate până la finalul viitoarei legislaturi.